Herr Kollege Reul, damit ich Sie richtig verstehe Sind Sie einverstanden mit dem, was Herr Kollege Färm vorhin vorgetragen hat, dass es völlig unakzeptabel ist, wenn vonseiten des Rates jetzt versucht wird, das Niveau des europäischen Haushaltes so weit zurückzuschrauben, dass es dem Niveau des Jahres 2005 entspricht? Zweitens Sind Sie einverstanden mit dem, was der Präsident angekündigt hat, dass er, wenn der Rat sich nicht bereit erklärt, die aufgelaufenen Schulden zu bezahlen, diese Unterschrift verweigert?